Poštovana predsjedavajuća, nasilje s političkom ili vjerskom podlogom nije novost u Europi, ali jako nas treba zabrinuti to što svjedočimo sve češćim napadima na političke neistomišljenike, vjerske objekte i zajednice, kao i pripadnike ranjivih društvenih skupina. U dijelove europskih društava uvukao se osjećaj duboke frustracije koji se manifestira na najgore načine koje moramo jasno osuditi i sankcionirati. Napad u gradu Halleu tijekom kojega su pred sinagogom ubijene dvije osobe još je jedan podsjetnik na to da nasilni pojedinci i nasilne ideje stanuju na svim stranama političkog spektra. Jednako su neprihvatljivi i jednako se s njima moramo obračunati. Oskvrnuća bogomolja i groblja u pojedinim su državama članicama posebno učestala. Na meti nisu samo manjinske vjerske zajednice, a nasilnici nisu samo desni radikali. Lijevi ekstremisti česti su napadači na katoličke vjerske objekte i o tome bismo u ovome domu također morali otvoreno progovoriti.